Señor presidente, asistimos a un elevado aumento del fenómeno de la movilidad, no solo por razones económicas sino también por persecución política, crisis o conflictos. Ninguna región del mundo es ajena con mayor o menor intensidad a estos flujos de población y, por ello, conviene reforzar la coordinación internacional para la mejor ordenación de estos flujos y, al mismo tiempo, que se vele por los derechos de los migrantes y de los refugiados. El diálogo entre países receptores, de origen y de tránsito es esencial. Los europeos debemos desempeñar en las Naciones Unidas un papel protagonista en la elaboración de los pactos globales ahora que entramos en la llamada fase intergubernamental de la negociación podemos brindar nuestras experiencias y nuestra visión de esta problemática. Para mí, es necesario un análisis y también un debate realista de la migración, que tenga en cuenta su potencial positivo, pero no podemos ignorar las preocupaciones de seguridad de los Estados de tránsito o de origen, ni los límites de la capacidad de integración económica y social de estos. Los europeos hemos conocido bien en los últimos años los fenómenos migratorios y su trágica problemática. Hemos vivido la llamada crisis de los refugiados, que afectó al Mediterráneo oriental y también al central. Todavía hoy, el Mediterráneo sigue siendo escenario de noticias cotidianas sobre intentos o flujos irregulares de migración.

Quiero subrayar la importancia del Plan de Acción de La Valeta y de los acuerdos alcanzados con algunos países del Sahel. En materia migratoria, en suma, tenemos que dar una atención prioritaria los europeos a nuestras relaciones con África y atacar las raíces profundas de los fenómenos migratorios. El subdesarrollo, las crisis y conflictos explican muchos de estos flujos.

Yo creo que es necesario también intensificar y termino con esta consideración la lucha contra las mafias que trafican con las vidas y con los sueños de tantos seres humanos.